það sé við hæfi að fara með umræður um það o að í hefðbundinn umkenningaleik eða karp auðvitað vaknar sú spurning og hún hefur verið borin upp hér hvernig í ósköpunum gátu þessir hlutir gerst að svo umfangsmikil lánastarfsemi um langt árabil í einu landi sé svo í lokin dæmd á ólögmætum forsendum við hljótum að spyrja okkur hvar voru menn hvar vorum við öll allt frá því upp úr árinu tvö þúsund og eitt þegar lögin voru sett hvar voru og eru þeir þrjátíu og sex þingmenn ef ég man rétt sem báru ábyrgð á afgreiðslu málsins með atkvæði sínu hvar var alþingi síðan með eftirlits og aðhaldshlutverk sitt það setti lögin hvar var seðlabankinn fjármálaeftirlitið hvar voru þau stjórnvöld sem fóru með efnahagsmál þetta eru áleitnar spurningar þó auðvitað sé ljóst að höfuðábyrgðin liggur hjá fjármálafyrirtækjunum sjálfum þeim hinum sömu fyrirtækjum og í gegnum samtök sín lögðust gegn lagasetningunni á sínum tíma og töldu ekki ástæðu til að banna tengingu útlána við erlenda mynt hafa þá væntanlega sjálf gagnályktað svo að úr því að lögin urðu engu að síður sett væri það bannað en lánveitingarnar hófust og urðu mjög umfangsmiklar og er stærsti einstaki útlánaflokkur í íslenska fjármálakerfinu hið liðna er liðið og við

hvernig er vænlegast að vinna úr þessum aðstæðum sem komnar eru upp um leið og að sjálfsögðu er auðvelt að gleðjast með þeim sem urðu fyrir þungum búsifjum hafandi tekið þessi lán valið það með upplýstri ákvörðun og eða hlítt mis gæfulegri ráðgjöf um að þetta væri skynsamlegt til að kaupa bíl eða húsnæði eða hvað það nú var urðu síðan fyrir miklu og þungu áfalli þegar gengi krónunnar hrundi og staða þessa

niðurfærslu höfuðstóls lána af þessu tagi en hér er hins vegar á ferðinni all miklu og drastískari aðgerð sem fólgin er í dómi hæstaréttar sem færir höfuðstólinn aftur til þess sem hann var upphaflega útborgaður í íslenskum krónum það er síðan annað og miklu stærra álitamál hvort menn eigi engu að síður að halda þeim erlendu vöxtum sem tengdir voru hinni erlendu gjaldeyrisvinnu og fá þar af leiðandi allt önnur og miklu hagstæðari lánakjör á þessum hluta skuldanna í landinu en aðrir geta hvernig með lánin verður farið er í raun aðalatriði þessa máls úr því sem komið er dómur hæstaréttar stendur fyrir þann þátt málsins og engin umræða er um annað en að svo verði en hvernig er réttlátt eða rétt skulum við segja í fyrsta lagi sanngjarnt og eðlilegt að lánin séu síðan meðhöndluð það er úrslitaatriði þessa máls ég held að sé mjög mikilvægt að allir haldi ró sinni og yfirvegun við þessar aðstæður ég vil láta það koma hér skýrt fram a yfirlýsing stjórnvalda um að allar innstæður í íslenskum bönkum og sparisjóðum eru tryggðar að hún er í fullu gildi það er þar af leiðandi engin ástæða til þess að fara að taka út af bankareikningum og allt óðagot eða umrót af því tagi gerir aðeins illt verra það er afar mikilvægt að þetta sé haft í huga það er enginn bráðavandi af því tagi á ferðum að það sé ástæða til þess fyrir fólk að hafa stórar áhyggjur að minnsta kosti í bili lausafjárstaða í fjármálakerfinu er góð og stjórnvöld munu að sjálfsögðu gera allt sem í þeirra valdi stendur til að tryggja fjármálastöðugleika í landinu verja hagkerfið og þjóðarbúskapinn að sjálfsögðu en málið er hins vegar af þeirri stærðargráðu að það kallar á að rækilega sé yfir þetta farið mér er eðli málsins samkvæmt ofarlega í huga að sem minnst af því tjóni sem þarna verður fært milli aðila lendi á ríkissjóði hann hefur þurft að taka ærið á sig nú þegar það nálgast tvö hundruð milljarða sem það kostaði að endurfjármagna seðlabankann eftir tæknilegt gjaldþrot hans haustið tvö þúsund og átta það fer um og yfir tvö hundruð milljarða sem það kostar ríkissjóð sjóðinn okkar allra að endurfjármagna banka og sparisjóði í formi eiginfjárframlaga krafna sem breytt er í hlutafé eða stofnfé og víkjandi lán

vissulega hluti kostnaðarins við að endurfjármagna seðlabankann þannig að það hafa þungir reikningar lagst á ríkissjóð og hver er ríkissjóður

þessi skellur færir út í eigin fé þeirra banka uppgjörsaðferðunum milli bankanna er líka þannig háttað að það verða erlendir kröfuhafar sem taka stóran hluta af þessum skelli eins og þeim sem á undan eru gengnir og það gleður væntanlega þá í þessum sal sem virðast hafa það að sérstöku keppikefli að útlendingar tapi sem mest á íslandi en aðalatriðið er framtíðin og hvernig við vinnum okkur út úr þessu og að það takist á félagslega og efnahagslega sanngjarnan hátt þannig að sem minnst misvægi verði bili þeirra hópa í landinu sem hafa orðið fyrir búsifjum af völdum bankahrunsins